Na sliki je mlada ženska, ki je stara približno trideset let. Nosi mejkap, ima rdeča lička, pobarvane trepalnice, roza šminko, dolge, valovite rjave lase in temno rjave oči. Na sliki je ženska z črnimi valovitimi dolgimi lasmi, ima tudi pinjo. Nosi mejkap, ima rdeča lica in rdečo šminko. Na sliki se smeji, ima lepe bele zobe in modre oči. Na sliki je ženska, ki deluje precej zdolgočaseno. Nosi očala, ki so zelo pisanih barv. Ima pobarvane nohte na roki v rdečo barvo. lase ima spete v rep in so dolgi, rjavi. Ima rjave oči in nosi mejkap. Na sliki je moški, ki ima dolge, rjave, valovite lase. Ima privzdignjene obrvi, preko ene obrvi ima pobrito črto. Ima krajšo brado, rahlo odprta usta in svetlo rjave oči. Na sliki je moški srednjih let. Ocenila bi, da ima približno petinštirideset let. Ima kratke rjave ali črne skravžane lase, močne obrvi, pegice in temno rjave oči. Ima tudi brado in na sliki se široko smeji. Na sliki je moški, ki ima sive, kratke lase, nosi črna očala, ima temno rjave oči in močne obrvi. Na sliki stoji pred mikrofonom in izgleda, kot da nekomu nekaj razlaga. Na sliki je mlajši fant, ki ima črne lase, ki so rahlo valoviti. Iz slike težko razberem, za kakšno barvo oči gre, a predpostavljam, da je modra. Ima belo polt, mislim, svetlejšo polt, na sliki izgleda resen, z roko si podpira glavo in izgleda, kot da nekaj razmišlja. Na sliki je moški. Ima krajše rjave lase, modre oči. Ima brado in se rahlo smeji. Na sliki je starejši moški, ki ima kratke bele lase, nosi roza očala in se na široko smeji. Na sliki je mlajša ženska, ki ima rjave lase, pobarvane na blond. Lasje so dolgi in valoviti. Nosi mejkap. Na desnem licu ima eno pego. Ima, zelene oči in roza šminko.